Eu cred că un Acord comercial de liber schimb între aceste două puteri economice ar putea aduce ambelor beneficii, însă este mai întâi nevoie de eliminarea dificultăților care stau la baza și, practic, în calea pregătirii unui acord cu adevărat profitabil pentru ambele părți. Piața japoneză este în prezent supusă unor bariere, așa cum au spus și colegii mei, unor bariere non tarifare ce limitează accesul importurilor, afectând în ansamblul lor schimburile comerciale și investițiile. În cadrul negocierilor conduse de Comisia Europeană, aceasta trebuie să urmărească atât promovarea unei politici de reglementare mai transparente, care să transmită companiilor europene să înțeleagă pe deplin regulile de realizare a activității comerciale cu parteneri japonezi, precum și liberalizarea accesului la achizițiile publice. Și, în final, consider că se impune realizarea unui studiu de impact, care să analizeze efectele unui eventual acord, în special în zona industriilor europene vulnerabile, cum ar fi industria auto, electronică și cea aeronautică.